Die Entschließung verweist auf die Charta der Grundrechte und den Vertrag der Europäischen Union, nach dem Diskriminierungen aus Gründen einer Behinderung zu unterbinden sind, und fordert Rat und Kommission auf, sich für einen Vertragsabschluss im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum einzusetzen. Damit wiederholt der Petitionsausschuss einen Parlamentsbeschluss des vergangenen Jahres, in dem wir uns bereits für eine rechtlich verbindliche Lösung ausgesprochen haben.